garantire connettività e garantire innovazione. Il pregio del CEF in questi sette anni è stato quello di garantire, oltre ad una potenza di fuoco enorme sugli investimenti per le infrastrutture, garantire appunto uno spazio per l'innovazione nell'ambito della C ITS, i carburanti alternativi, tutto quello spazio di cui abbiamo bisogno anche per la sfida della digitalizzazione e della decarbonizzazione.